Où est passée, justement, notre humanité? Ces mots sont ceux de Bérivan Güzel, une citoyenne belge, européenne et kurde, qui s'adresse à nous ce matin. Nous sommes Kurdes, aujourd'hui, face à l'opération illégale lancée par la Turquie au Kurdistan. Un président américain qui prend la pire des décisions, un président turc qui bombarde les Kurdes syriens les résistants les plus déterminés contre la barbarie de Daech ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour nous, qui se sont battus pour leur liberté, qui se sont battus pour notre liberté. L'ironie de tout cela, c'est que se trouvent, en bout de course, renforcés ces ennemis de la démocratie.

Un embargo européen sur les armes rejeté par nos ministres, c'est incompréhensible, et puis et c'est notre paragraphe 13 on réduit les crédits de préadhésion payés à la Turquie, on arrête de se poser la question, on gèle sans toucher les populations civiles.